Señora presidenta, según un estudio publicado por la revista a finales de siglo los desastres climáticos podrían provocar hasta ciento cincuenta mil muertes anuales en Europa. Los fenómenos de clima extremo afectarán sobre todo a los países del sur del continente, y sabemos que serán más extremos y severos. En el País Vasco y Navarra también estamos sufriendo estas consecuencias. El pasado mes de julio, en Tafalla sufrimos inundaciones causadas por unas lluvias torrenciales sin precedentes. La Unión debería asegurar medidas y políticas más ambiciosas para la prevención y mitigación de las consecuencias de estos desastres naturales, porque los fondos de solidaridad de la Unión se muestran insuficientes para hacer frente a estos desastres cada vez más locales y puntuales, como en Tafalla, ya que, a pesar de los irreparables daños causados, estos no llegan al 1,5 del producto interior bruto regional establecido necesariamente para poder contar con esa ayuda. La Unión Europea debería reconsiderar el destino de sus fondos, asegurándose de que ayudan a construir una sociedad justa y ecológica. Y el jueves este Parlamento tiene la ocasión de declarar la emergencia climática y ambiental y así poder destinar más fondos a mitigar los impactos del cambio climático y tomar medidas para adaptarse a la nueva situación.